frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða auk breytinga á lögum um tryggingagjald þær breytingar sem hér eru lagðar til í frumvarpsformi eru í samræmi við samkomulag aðila vinnumarkaðarins og fyrirheit ríkisstjórna bæði fyrri ríkisstjórnar í tengslum við gerð kjarasamninga á öndverðu ári tvö þúsund og átta eða fyrri hluta árs tvö þúsund og átta sem núverandi ríkisstjórn

við gerð stöðugleikasáttmálans tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu og í tengslum við framlengingu kjarasamninga þá

sem aðilar vinnumarkaðarins í samstarfi við stjórnvöld hafa samið um að koma á fót og er sjóðnum ætlað að veita þjónustu og úrræði fyrir starfsmenn sem slasast eða veikjast til lengri tíma þannig að vinnugeta skerðist fyrirheit sem ríkisstjórnin gaf og eru tengd samkomulagi þessu eru að í fyrsta lagi að skuli lögfesta skyldu launagreiðenda til greiðslu núll komma þrettán prósent iðgjalds til starfsendurhæfingarsjóðs samhliða skyldu til að tryggja sér rétt til starfsendurhæfingar frá sextán til sjötíu ára aldurs í öðru lagi að lögfest verði framlag til starfsendurhæfingarsjóðs frá lífeyrissjóðum er nemi sömuleiðis núll komma þrettán prósent af iðgjaldsstofni króna iðgjald a stofni frá og með fyrsta júlí á þessu ári í þriðja lagi að lífeyrissjóður leggi í fyllingu tímans einnig til núll komma þrettán prósent framlagi af þessum iðgjalds stofni til starfsendurhæfingarsjóðs frá og með fyrsta júlí tvö þúsund og þrettán sem hér er lagt til að verði reiknað sem hlutdeild í tekjum af tryggingagjaldi stór hluti launagreiðenda að ríkinu meðtöldu er þegar farinn að greiða núll komma þrettán prósent iðgjald til starfsendurhæfingarsjóðs en verði frumvarpið að lögum mun sú skylda ná til vinnumarkaðarins alls við þetta bætist jafnhátt iðgjald frá lífeyrissjóðunum frá og með fyrsta júlí næstkomandi samkvæmt stöðugleikasáttmálanum er gert ráð fyrir að framlag ríkisins til starfsendurhæfingarsjóðs verði eins og áður sagði núll komma þrettán prósent af tryggingagjaldsstofni frá og með miðju ári tvö þúsund og þrettán en fram til þess tíma er unnið samkvæmt samkomulagi um að ríkið greiði hundrað fimmtíu milljónir króna framlag til sjóðsins á árinu tvö þúsund og tíu tvö hundruð fimmtíu milljónir króna framlag árið tvö þúsund og ellefu

árlegar tekjur starfsendurhæfingarsjóðs verði nálægt þremur milljörðum króna þegar greiðslur frá öllum aðilum verða að fullu komnar til framkvæmda fyrsta júlí tvö þúsund og þrettán í frumvarpinu er einnig gert ráð fyrir og ég vek athygli á því ákvæði sem er mikilvægt í ákvæði til bráðabirgða

aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda til að meta jafnóðum árangur og framhald á starfsemi starfsendurhæfingarsjóðs og tryggja samhæfingu starfseminnar við annað endurhæfingarstarf nefndin skal jafnframt leggja fram tillögur að skýrum lagaramma varðandi ábyrgð og eftirlit með starfsendurhæfingarsjóðnum og skal því verkefni vera lokið fyrsta október tvö þúsund og tíu það er mikilvægt ef farið verður út í uppbyggingu þessa sjóðs með svo miklum fjármunum sem hér er gert ráð fyrir á komandi árum að þá verði þar vandað til verka það eru vissulega skiptar skoðanir um hvort hér sé að öllu leyti valin sú leið sem vænlegust sé það væri ástæðulaust og er ástæðulaust að draga dul á það og menn hafa spurt ýmissa spurninga um samstarf og samþættingu þessa þáttar endurhæfingarstarfsins þá sem er vinnumarkaðstengdara við það endurhæfingarstarf sem hið opinbera hefur með höndum eða unnið er annars staðar að og ég tel miklu skipta eigi vel til að takast og sæmileg sátt að nást um þetta mál að þar takist mjög vel til við samhæfingu alla enginn deilir um þörfina og hún er mikil svo maður tali nú um á tímum mikils atvinnuleysis að hér sé allt gert sem hægt er til að endurmennta og endurþjálfa og endurhæfa starfsfólk koma í veg fyrir að menn bíði varanlegan skaða af atvinnuleysi og eða því að hafa tímabundið orðið ófærir á vinnumarkaði þannig að virkni þeirra haldist og endurhæfing gangi vel og menn geti orðið fullgildir þátttakendur í vinnumarkaðnum á nýjan leik hugsunin sem hér liggur að baki er því góð og ég deili henni alveg með þeim sem barist hafa fyrir framgangi þessa máls þó að ég hafi á köflum verið í hópi efasemdarmanna um viss fyrirkomulagsatriði sem hér eiga við en um þetta var samið og hér eru efnd þau loforð ríkisstjórna bæði í raun og veru fyrrverandi og núverandi að standa að uppbyggingunni á þennan hátt eða skapa lagaforsendur fyrir henni í samræmi við það samkomulag sem gert hefur verið á vinnumarkaði og ég fel svo háttvirtur þingnefnd efnahags og skattanefnd